Doamnă președintă, dragi colegi, salut viziunea Națiunilor Unite de a atinge zero noi infecții cu HIV, zero discriminare și zero decese legate de SIDA, precum salut și întâlnirea la nivel înalt de săptămâna aceasta care are ca scop eliminarea acestei amenințări la adresa sănătății publice.

Fără un tratament adecvat, șapte din zece persoane care trăiesc cu HIV și care dezvoltă tuberculoză vor muri. În ciuda acestui fapt, în ultimii ani, am asistat la o retragere a sprijinului donatorilor pentru programele de HIV și tuberculoză în Europa de Est și în Asia Centrală, lăsând numeroși pacienți fără acces la medicamente. În această regiune, se înregistrează cea mai rapidă creștere a numărului de infecții cu HIV, dar și un număr crescut de tuberculoză chimio rezistentă. Mai mult decât atât, în Uniunea Europeană, Planul de acțiune împotriva HIV expiră în acest an, iar Planul de acțiune cadru pentru tuberculoză este depășit.